Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, cela fait trop longtemps que les institutions internationales et nos organes européens font sans cesse des vœux, utilisent les mêmes mots, les mêmes bonnes intentions proclamées sans acte clair pour la sécurité et la paix dans la région et l'existence d'un État palestinien dans les frontières de

Il y a eu un acte de piraterie au sens du droit international, dans les eaux internationales, contre un convoi humanitaire. Ce n'est pas en laissant faire cette mascarade d'enquête où le criminel crée lui même son propre tribunal que l'on fera avancer quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus en se satisfaisant d'un vague projet d'allégement de cet impitoyable blocus que l'on fera avancer les choses.

Faites cesser les importations des produits importés des colonies. Cessons les coopérations en matière de technologies militaires et cessons les ventes d'armes à Israël. Enfin, je pose la question qui fera une enquête sérieuse sur les tabassages des Européens, qui ont eu lieu sur le territoire israélien, dans les prisons israéliennes?

Vous avez, Madame la Haute représentante, des moyens d'agir. Si vous le faites, nous serons à vos côtés.